virðulegi forseti á háskalegum tímum lífi þjóðar skiptir pólitísk forusta hennar miklu máli þá reynir á að leiða saman ólík sjónarmið leita lausna hafna pólitískum kreddum og stuðla að sátt í stað þess að efla sundrungu við þessar aðstæður reynir á ekki síst á þá sem fara með völdin í þjóðfélaginu við náum ekki árangri ef orka okkar og kraftar fara í ónauðsynleg átök við verðum að hafa til þess burði og þroska að horfa yfir þrasið og dægurríginn og einbeita okkur að því að ná vopnum okkar við hrun bankakerfisins á haustdögum tvö þúsund og átta skipti máli að stefnan var strax mörkuð við úrlausn vandamálanna með samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og fyrstu aðgerðum í þágu heimilanna er ljóst að grunnurinn var lagður að því sem hefði geta orðið endurreisn atvinnulífsins þessi stefnumörkun á auðvitað mestan þátt í að samdráttur í efnahagsbúskap okkar var minni en ætlað var í upphafi það hjálpar okkur að takast á við vandann sem við er að glíma og er hann þó ærinn þessari stefnumörkun hefðu við þurft að fylgja eftir af festu en því var ekki að heilsa ákvarðanafælni innbyrðis átök og skammsýni stjórnvalda hefur nú valdið því að það tognar á samdrættinum ríkisstjórnin þvælist fyrir uppbyggingaráformum í atvinnulífinu ýmist með aðgerðum sínum eða aðgerðaleysi á hneppir sjávarútveginn í fjárfestingarfjötra þarf einhvern að undra þó hægt gangi og atvinnuleysistölurnar séu komnar í þær stærðir að

flestir leggist á árarnar því miður hefur mjög skort á áralag ríkisstjórnarinnar á meðan ræðararnir á stjórnborða róa í eina áttina damla þeir sem á bakborða sitja á móti fyrir vikið snýst ríkisstjórnarfleyið í hringi hriplekt og greinilegt að áhöfnin líkt og formaðurinn veit hvorki hvaðan þeir eru að koma og enn þá síður hvert meiri eigi að sigla sjálf þjóðarskútan er síðan flatreka og hrekst undan veðri og vindum enda skipverjarnir önnum kafnir við innbyrðis deilur sínar dapurlegast var síðan að hlusta á hæstvirtan fjármálaráðherra flytja eins konar friðþægingar og afneitunarræðu efna hann lýsti veruleika sem ég held að sé býsna ólíkur veruleika almennings hvert stórmálið á fætur öðru hefur dúkkað upp sem er brennimerkt illdeilum stjórnarliðanna þegar svo allt er komið í strand er settur upp sparisvipurinn og hvatt til þess að stjórnarandstaðan komi nú að borðinu ekki til þess að vinna að málum í sameiningu heldur til þess að draga laskað ríkisstjórnarfleyið til hafna bjarga því úr pólitískum hafvillum dæmin eru nánast óteljandi og þau ekki af smærra taginu við munum aðildarumsóknina í e s b málið var rekið áfram í fullkomnu ósætti og það naut ekki einu sinni stuðnings allra ráðherranna í ríkisstjórninni fyrir vikið erum við á eyðimerkurgöngu í þessu máli sem enginn vill kannast við og fáir veita atbeina eða icesave það gerðust þau fádæmi að hæstvirtur fjármálaráðherra skrifaði undir mestu fjárhagsskuldbindingar íslandssögunnar vitandi vits um að meiri hluti þingmanna var því andvígur slíkar heimildir til fjárhagslegrar skuldbindingar hafði hæstvirtur ráðherra vitaskuld ekki þessi gjörð hans er auðvitað stóralvarleg út frá stjórnarskipunarlegu sjónarmiði hún var hins vegar á ábyrgð ríkisstjórnarinnar sem vissi um aðstæðurnar þegar þetta mál var flutt sem stjórnarfrumvarp þetta er dæmi um fullkomna vanrækslu ef ekki eitthvað enn þá verra sem við hljótum að líta alvarlegum augum það gerði þjóðin líka sem hafnaði icesave samningunum frá ríkisstjórninni með eftirminnilegum hætti nú í ársbyrjun dæmið er hið nýja frumvarp um stjórnarráðið það er sjálfsagt mál að við endurskoðum lögin um stjórnarráðið með það fyrir augum að auka skilvirkni pólitíska ábyrgð og til að draga úr kostnaði en það frumvarp sem nú hefur verið lagt á borð okkar þingmanna hér gerir það ekki það er bara enn einn afraksturinn sem við sjáum af hrossakaupum ríkisstjórnarinnar fingraförin af öllu því mixi eru löðrandi út í gegnum frumvarpið nú þegar komið er í ljós að ríkisstjórnin hefur ekki þingmeirihluta fyrir þessu máli sínu er kallað eftir samstarfi samstarfi á forsendum ríkisstjórnarinnar til þess eina ferðina enn að efla til björgunarleiðangurs fyrir ríkisstjórnin en ekki málefnalegs samstarfs þar sem flestir eru kallaðir til í upphafi máls til þess að bæta síðan gráu ofan á svart leggur forusta ríkisstjórnarinnar nótt við dag til þess að afstýra því að hér geti farið fram almenn umræða um þessi mál aðalatriðið virðist vera að efla málið í gegn einhvern veginn og koma í veg fyrir að sjónarmið þingmanna gagnvart þessu máli fái að hljóma héðan úr ræðustóli alþingis augljóslega til þess að afstýra því að hinar ólíku raddir stjórnarliða í hinum laglausa og falska kór meintra stuðningsmanna ríkisstjórnarinnar nái eyrum almennings er það þetta sem hæstvirtur fjármálaráðherra átti við þegar hann talaði hér áðan og var með ákall um aukna virðingu alþingis hjá þjóðinni það eru einmitt þessi vinnubrögð vinnubrögð af þessu taginu sem samtíminn gagnrýnir við þurfum hins vegar nú vinnubrögð og ný stefnumið við þurfum uppbyggileg viðhorf og markvissa atvinnustefnu og umfram allt